Pe plan mondial în jur de 1,3 miliarde de persoane, dintre care 84 trăiesc în mediul rural, nu au acces la energie electrică, iar 2,7 miliarde de persoane nu dispun de facilități curente de gătit, fapt care duce la formarea de fum în locuințe și la peste 1,4 milioane de decese premature în fiecare an. Îmbunătățirea accesului la energie presupune investiții anuale estimate la o valoare de 48 de miliarde de dolari până în 2030, ceea ce reprezintă echivalentul a 3 din investițiile globale în infrastructura energetică, preconizate până în 2030. Consider că accesul tuturor la servicii energetice moderne și sustenabile reprezintă o condiție prealabilă pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, și susțin includerea accesului universal la energie în aceste obiective, începând cu 2015. La summit ul Rio20, Uniunea ar trebui să propună obiective concrete privind eradicarea sărăciei energetice și o foaie de parcurs pentru realizarea acestora.